Doamnă președinte, o gravă criză politică este în plină desfășurare la București. Seamănă cu cea din vara lui 2012. Senatul a decis să încalce Constituția. Nu ne pasă de ea!, a spus una dintre membrele camerei superioare. Era vorba despre un vot pentru ridicarea imunității unui fost ministru, Dan Șova. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție de complicitate la abuz în serviciu. Mai mult de jumătate din senatorii prezenți au votat pentru ridicarea imunității, dar președintele Senatului și primul ministru, prieten apropiat al lui Șova, au decis să considere votul ca unul negativ. Sunt încălcate astfel Constituția și mai multe decizii și ale Curții Constituționale. Este disprețuit bunul simț elementar. Lumea a ieșit în stradă la București și strigă Parlamentul e penal!.

aici, demisia premierului Ponta!